Am fost neplăcut surprins de scandalul produselor bio false și mai ales de amploarea filierei care comercializa produsele respective în întreaga Europă. Este un semnal de alarmă nu numai pentru România și Italia, țări din care s a achiziționat materia primă, dar și pentru întreaga Uniune Europeană. În contextul în care se vehiculează că aproximativ 700 de mii de tone de produse fals etichetate ca fiind ecologice au fost vândute pe teritoriul Europei, mă tem de impactul acestor fapte asupra consumatorilor și, mai ales, mă îngrijorează amprenta acestui incident asupra unui întreg sector alimentar. Mereu milităm pentru informarea corectă și completă a consumatorilor însă, de data aceasta, măsurile pe care le vom lua vor trebui să reasigure consumatorii că astfel de lucruri nu se vor mai produce. Este necesar un control mai riguros, o monitorizare mai strictă a tranzacțiilor cu produse ecologice în cadrul Uniunii Europene. În plus, de acum încolo trebuie să fim mult mai atenți pentru ca astfel de incidente să nu apară și în alte sectoare.